Die Handelspolitik der Europäischen Union ist seit dem Vertrag von Lissabon zu neuen Horizonten aufgebrochen demokratischer, parlamentarischer. Der Kommission wird jetzt besser auf die Finger geschaut. Der Herr Kommissar hat gesagt, sie können jetzt schneller agieren. Ja, aber wir können das auch schneller abdrehen, wenn es nicht unseren Intentionen entspricht. Die Instrumente dafür, dass Handelspolitik auf europäischer Ebene jetzt auch Sozialpolitik, auch Menschenrechtspolitik ist, auch Umweltpolitik ist, haben wir geschaffen. Wir sind jetzt zuständig dafür, und wir sorgen dafür, dass europäische Handelspolitik etwas anders wird, als sie zuvor war. Das ist gut so.